De dag loopt ten einde, maar we moeten nog even een taai stukje kost verwerken op dit moment. Ik dank de commissaris voor zijn tussenantwoord zo zou ik het willen omschrijven want ik begrijp dat we nadere informatie krijgen.

Aan de ene kant zegt hij we zijn niet klaar, maar we hebben al wel een procedure gestart tegen Nederland, België en Frankrijk.

De resultaten van de enquête uit 2013 die kennen wij niet, die zijn ook vertrouwelijk. Dat begrijp ik tot op zekere hoogte, hoewel het voor het Parlement dan erg moeilijk is om te kunnen beoordelen wat er precies gebeurt. En voorzitter, ik begrijp best dat staatssteun aan havens een gevoelig onderwerp is. We zijn daar nu eigenlijk al decennia lang mee bezig wat mag wel en wat mag niet? Wij als EVP fractie zijn op zich verheugd dat de algemene uitzondering is vergroot, dat er dus minder snel sprake is van staatssteun, maar ik heb wel zeer grote behoefte aan het totaaloverzicht en daarom nogmaals mijn vraag waarom al wel gestart met drie procedures, terwijl het onderzoek in totaliteit nog niet klaar is?